Monsieur le Président, en 2000, la stratégie de Lisbonne prétendait hisser l'Union européenne au rang d'espace le plus compétitif, dynamique et basé sur la connaissance.

On peut certes s'insurger contre les critères utilisés, un peu comme face à la défaite d'un grand sportif il est de bon ton de maudire la météo, la fraîcheur du gazon ou la partialité de l'arbitre. Reste que des tests Pisa, qui voient certaines régions européennes rivaliser avec des pays en développement, au délabrement de notre recherche, dont témoigne l'exode massif des chercheurs, tout confirme que, dans une concurrence mondiale féroce, l'Europe semble avoir rendu les armes. Comment pourrait il en être autrement alors qu'à coup de lignes directrices, l'Union européenne n'a de cesse d'abreuver les États membres de lubies pédagogiques éculées sapant les fondements des traditions nationales séculaires. Je pense au totem des nouvelles technologies à l'école, alors que, de l'OCDE à l'Académie américaine de pédiatrie, tous reconnaissent désormais leur effet délétère sur les résultats scolaires et la santé mentale. Sans parler de la surconsommation de contenus en ligne pornographiques et violents ou des risques associés au cyber harcèlement, dont les conséquences sur le développement psychique, émotionnel et affectif des jeunes sont parfois irréversibles. Je pense également au mépris pour la hiérarchie entre le professeur et l'élève, qui résonne d'un écho cruel à l'heure où la peur est devenue un compagnon familier pour tant d'enseignants des banlieues perdues de la République française. Mais le plus frappant est la contradiction flagrante entre l'aspiration à l'excellence et à la diversité. Ainsi, alors que plus de 15 des chefs d'établissements défavorisés en France et en Belgique considèrent la diversité d'origine comme un obstacle à l'apprentissage, l'arrivée d'un nombre exponentiel de migrants dans les systèmes scolaires exsangues sera d'autant plus calamiteuse qu'elle n'a pour corollaire aucun effort d'assimilation, l'exigence de maîtrise de la langue cédant le pas à celle du multilinguisme. Les enseignants sont désormais enjoints d'encourager chez l'élève migrant la connaissance de sa langue maternelle. Il est loin le temps où venus des confins de Pologne ou d'Italie, des cohortes d'immigrés sacrifiaient leur langue et leur identité sur l'autel d'une nouvelle patrie porteuse d'espoir et de promotion sociale. Entre fracture scolaire et identitaire, l'école inclusive rêvée par Bruxelles sèmera les ferments du nivellement par le bas, du communautarisme et de la division.